Je voudrais aussi remercier les membres du Parlement européen pour leurs opinions, leurs suggestions et leurs remarques.

D'une part, la Commission estime que le texte approuvé constitue un bon équilibre et qu'il prévoit davantage de clarté sur plusieurs questions importantes que vous avez soulevées. Oui, une campagne d'information est prévue. La protection des données, c'est important et c'est prévu.

Je compte également sur le Parlement pour s'assurer que l'impact de cette initiative sera significatif et que cette initiative aura son extension et sa valeur ajoutée.

Nous avons une valeur ajoutée au niveau de l'action de l'Union européenne.

Ensuite, qu'en est il des prochaines étapes? Une fois cette nouvelle législation entrée en vigueur, nous procéderons à la modification du programme de travail du mécanisme pour l'interconnexion en Europe et, immédiatement après, nous ouvrirons le portail pour les inscriptions et les prestataires des services wifi. Nous entamons également un dialogue avec les États membres, qui ont un rôle important à jouer dans la mise en œuvre de cette initiative pour qu'elle soit un succès. Nous travaillons dur pour faire en sorte que tout le processus de la candidature soit extrêmement simple, point que vous avez aussi soulevé. L'absence de lourdeurs administratives évitera le recours à des intermédiaires ou à des consultants, et nous savons combien c'est important pour les petites communes. Les municipalités s'inscriront directement via un portail en ligne.